Școlilor românești le au fost blocate conturile iar directorul liceului Lucian Blaga din Tiraspol a fost arestat ieri.

A adus de la Ministerul Educației din Chișinău salariile colegilor săi, în moneda oficială a Republicii Moldova, ceea ce a fost considerat infracțiune, iar salariile au fost confiscate ca fiind monedă străină nedeclarată. Este inacceptabil ca dreptul la educație să fie folosit ca instrument de negociere și presiune în jocurile geopolitice ale autorităților autoproclamate din regiunea transnistreană. Locuitorii acestei regiuni, care sunt cetățeni ai Republicii Moldova, vor să le fie respectate drepturile, inclusiv dreptul la educație în singura limbă oficială a statului moldovenesc, limba română. Situația politică din zonă, așa complicată cum e, nu ar trebui să afecteze copiii, părinții, profesorii și școlile. Educația trebuie depolitizată, iar hărțuirile de orice tip împotriva instituțiilor de învățământ în limba română trebuie să înceteze. Cred că este de datoria noastră să ne asigurăm că mesajele pe care le transmitem nu rămân fără răspuns. Cred că este necesar ca o delegație a Parlamentului European să meargă în Transnistria pentru a se asigura că exercitarea dreptului fundamental la educație revine la normal. Sunt convinsă că liberalizarea vizelor cu Republica Moldova va avea un impact pozitiv și în domeniul educației. Tocmai de aceea, sper într un vot favorabil în următoarele săptămâni în Comisia LIBE și în plen și sper ca această liberalizare a vizelor să se materializeze până la finalul acestui mandat al Parlamentului European.